Pán predsedajúci, poďakovať mojej kolegyni Julie Ward, ona bude za našu skupinu hovoriť. Ja som si s ňou vymenila poradie, pretože o päť minút som v Slovenskej televízii online, takže ďakujem veľmi pekne, a teraz môj rečnícky čas. Program Kreatívna Európa je programom pre všetkých. Pre tých, ktorí sa aktívne doň zapoja a požiadajú o podporu v oblasti filmového priemyslu, kultúry, prekladania kníh, a iných, ale je aj pre tých, ktorí sú konzumentami takto podporenej kultúry. Dnešným legislatívnym uznesením podporíme mládežnícky orchester Európskej únie, ktorý sa skladá z mladých hudobníkov, ktorí boli vybratí vo svojich členských štátoch. Konkurzy do tohto orchestra sú veľmi náročné, nie je tam jednoduché sa dostať, čo svedčí o vysokej kvalite tohto orchestra. Som presvedčená, že vystúpenia mladých hudobníkov na rôznych festivaloch a turné v rámci EÚ, aj na medzinárodnej úrovni, bude pre každého poslucháča obohatením o kultúrny zážitok a obohatia aj európskeho kultúrne dedičstvo.